saj bom hitro . kolega Mesec, ja, samo dajte enkrat razumeti. Obstajajo oblike dela. Saj pravim, mi prekarno , pogodbeno delo sta dve ločeni zadevi. Pogodbeno delo ni redno delovno razmerje. In večkrat za pogodbeno delo vi govorite o nekem prekariatu. Ni prekarno delo. So določeni ljudje, ki hočejo pogodbeno delo. Si želijo projektno delo. Tudi to so. Ni vsi, ki želijo biti osem ur zaposleni redni v enim, v enem določenem delovnem razmerju. Tudi tu. In se vedno borimo za ta ali pa tak ali drugačen status. So pogodbena dela, ki so zelo dobro plačana in se tudi želijo ljudje projektna dela. Kar pa ni prekarno delo. Tako kot je študentsko delo in redna zaposlitev, sta dve obliki različni in moramo imeti eno ločnico med njima. In to je tudi prav. Saj samo to mi govorimo. Ne smemo enačiti, ne smemo priti do tega, da bo lahko študentsko delo enako redni zaposlitvi. Ne more biti. Ker ni tu cilj tega. Ni to cilj tega. Samo v tem smislu . In spoštujem vaše ideje, vašo miselnost, kar je treba, ampak dajte spoštovati tudi nam , ki razumemo, kaj to pomeni. In kaj pomeni imeti zaposlenega študenta v eni določeni, strukturi. Nujno potrebno. In ne, da mora imeti plačane potne naloge, mora imeti še plačano malico in ne vem kaj še. Ker tu ne spada to, pa gremo v redno delo, v redno zaposlitev. Ali pa obliko espeja ali pa gremo najet v agencije. Ker obstajajo agencije, ki ti dajo možnost dela. Delovne sile. Ne smemo enačiti zadeve. Moramo ločiti, kaj pomeni študentsko delo. Se strinjam, da povišamo z, postavko, kar je treba, ampak toliko, dokler, kje je ta meja. Kje je končana ta meja? Da bo študent še vedno študent in da bo redno zaposlen redno zaposlen. To ne smemo zgrešiti. Tu ne smemo napraviti te napake. Zato pravim tudi, ta zakon bomo podprli, ampak ni tisto, ni to, ker je še to zadevo v tem trenutku. Hvala.